Hogyha megnézzük azt, hogy mi marad, ha lehántod ezeket a gyűlölet valamiket, ugye felsoroltuk a nem magyarok, a mások, a migránsok, a romák, a nem tudom én mik, akkor ott marad egy rémisztő képződmény középen. Ezek a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak, meg azért nők is vannak közöttük. Ezt az előbb szó szerint idézett, gyalázatos, rasszista kijelentést, hogy a fehér, keresztény, heteroszexuális emberek rémisztő képződményt jelentenek az európai szocialistákhoz tartozó DK párt alelnöke, az SD frakció volt európai parlamenti képviselője tette a napokban. A DK vezetőjének kijelentése durván rasszista. Elfogadhatatlan, hogy bárkit is bőrszíne, vallása vagy szexuális irányultsága miatt megbélyegezzenek. Határozottan visszautasítjuk, hogy az európai emberek többségét rasszista és uszító módon rémisztő képződménynek minősítsék. Az Európai Parlament egyik alelnöke, Dobrev Klára is a DK politikusa. Ezért egyértelmű választ várunk Dobrev Klárától, mikor lesz hajlandó a Demokratikus Koalícióval és az európai szocialisták frakciójával egyetemben nyilvánosan elhatárolódni párttársa rasszista nyilatkozatától.